Monsieur le Président, en décembre 2011, ce Parlement votait à une très large majorité mon rapport d'évaluation de la stratégie européenne sur la santé et la sécurité au travail de 2007 à

En Europe, toutes les cinq secondes, un travailleur est victime d'un accident du travail. Toutes les trois minutes et demie, un autre meurt d'une cause liée à son travail. La crise ne doit pas être le prétexte pour négliger les conditions de travail des Européens.

Pourquoi? Parce que cela coûte trop cher, figurez vous!

Nous exigeons dès aujourd'hui une nouvelle stratégie européenne pour la santé et la sécurité au travail, qui devrait absolument entrer en vigueur dès le 1er janvier 2014. La couverture universelle des salariés contre les troubles musculo squelettiques ainsi que la mise en œuvre et le respect de l'accord cadre de 2004 sur le stress au travail sont des propositions concrètes que l'on retrouve dans mon rapport. Je le dis très tranquillement c'est une faute morale de fermer les yeux sur la souffrance au travail, mais c'est aussi une faute économique au regard des coûts des accidents du travail, qui atteignent jusqu'à 4 du PIB européen, soit 500 milliards d'euros.

Elle s'impose, parce que l'Union européenne doit protéger l'ensemble des travailleurs. Les travailleurs ne doivent plus perdre leur vie à la gagner. La balle est donc dans votre camp, Monsieur le Commissaire. Nous avons besoin de cette stratégie européenne.